er þingmaður og býr á suðurnesjunum og að sjálfsögðu talar hann mjög jákvætt um varnarsamninginn en ég heyri ekki annað en að stefna samfylkingarinnar sé afskaplega óskýr og þar tali nú menn út og suður en ég heyri að háttvirtur þingmaður jón gunnarsson hefur afskaplega skýra skoðun í þessu enda veit hann að á suðurnesjum búa margir þeir sem vinna hjá varnarliðinu eða hátt í ætli það séu ekki hátt í sjö hundruð manns þar af eru sjötíu prósent sem búa suður frá ég vil því spyrja háttvirtan þingmann hvar stendur það í stefnu samfylkingarinnar að byggja eigi á varnarsamningnum áfram ég heyri ekki annað en að háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir og össur skarphéðinsson geri afskaplega lítið úr viðræðum íslendinga við bandaríkjamenn þau eru að veikja stöðu íslands í hvert skipti sem þau opna munninn varðandi þessi mál ég vil því bara spyrja háttvirtan þingmann er að á sömu skoðun og háttvirtur formaður samfylkingarinnar og háttvirtur fyrrverandi formaður samfylkingarinnar